Signora Presidente, è piuttosto bizzarro che, in tempi in cui l'ultranazionalismo e il populismo sono in forte ascesa in diversi Stati d'Europa e per contrastarli le politiche di cittadinanza europea dovrebbero ricevere un nuovo e più forte impulso, la Commissione e il Consiglio abbiano deciso viceversa, da una parte, di tagliare drasticamente il del programma Europa per i cittadini e, dall'altra, di escludere il Parlamento organo di diretta rappresentanza dei cittadini europei dalla procedura di codecisione sul programma, limitandone perciò le possibilità d'intervento. Dobbiamo allevare generazioni di cittadini europei che credono nell'Unione come nella loro patria e ne sostengano attivamente la trasformazione in un'entità politica unitaria. I 100 milioni di giovani europei possono e devono essere il motore principale di questo ambizioso progetto e il programma Europa per i cittadini può e deve essere, nei prossimi sette anni, strumento fondamentale per questo scopo.